herra forseti við stöndum frammi fyrir miklum erfiðleikum núna og þessi skýrsla sem hæstvirtur forsætisráðherra hélt hér og menn hafa verið að ræða í dag að það er svolítið skondið við þessa umræðu að framsóknarmenn með bjarna harðarson í broddi fylkingar háttvirtan þingmann eru að reyna að hvítþvo sig af þeirri ábyrgð sem þjóðfélagið er í já málið er það að helmingaskiptareglan var við lýði þegar bankarnir voru einkavæddir á íslandi og hver var annar helmingurinn í þeirri ríkisstjórn aðrir heldur en framsóknarmenn þannig að ábyrgðin er það kemur þér bara ekkert við ábyrgð framsóknarmanna er mikil í þessu máli og þeir bera ásamt sjálfstæðisflokknum fulla ábyrgð

tók þátt í að gera þannig að mér finnst sjálfsagt að halda þessu til haga þegar menn eru að tala um að allir aðrir beri ábyrgð auðvitað ber viðskiptaráðherra samfylkingarinnar hæstvirtur ábyrgð sem kannski hefur lítið verið fjallað um enn þá auðvitað ber samfylkingin mikla ábyrgð í heild sinni en það er alveg gagnslaust fyrir háttvirts þingmanns bjarna harðarson að reyna að telja fólki trú um það að framsóknarmenn séu alveg saklausir af þessu